Nem, a legnagyobb kihívás a népvándorlás megállítása!

Évtizedeken át azt hallottuk, hogy az eltérő kultúrájú közösségek egy társadalomban harmonikusan megélnek egymás mellett.

Ugyanakkor most egy másik ábrándot kergetünk, a teljes integrálódás reményét, hogy a bevándorlók teljesen integrálódnak az európai társadalomba, kultúrába.

Hol kapja meg mindezt egy uniós állampolgár egy elmaradottabb, szegényebb régióban?